Az Európai Néppárt kifejezetten örül ennek a mai vitának, azt gondolom, hogy köszönettel tartozunk Berès képviselő asszonynak, hogy kezdeményezte, lehetővé tette részben azt, hogy rácsatlakozzunk az ILO kezdeményezésére, részben azt, hogy magunk is elgondolkozzunk azon, hogy mi minden teendőnk van egy olyan munkavállalói réteggel, melynek a körülményeiről sokszor nem is tudunk eleget, ha pedig tudunk valamit, azok inkább

Maga a határozattervezet, amely megjelent ugyancsak azt gondoljuk, hogy támogatásra érdemes különösen jónak tartjuk azokat az elemeiket, amelyek aláhúzzák, kiemelik azt, hogy a cél itt emberhez méltó munkakörülmények, szabályozott munkaviszonyok megteremtése egy olyan körben, ahol többnyire valóban, egyes országokban különösen migráns munkavállalókról van szó, teljesen szabályozatlanul, ellenőrizetlenül, nagyon gyakran egyfajta modern rabszolgaság formájában.

Nyilvánvalóan ez egy következő lépés lehet abba az irányba, hogy a minimális munkafeltételeket, a munkaviszonyhoz kötődő egyéb jogokat biztosítani lehessen, és egyetértek a biztos úrral, alapvetően persze a magunk háza táján illik majd söpörni. Mi magunk is azt tehetjük, hogy üdvözölve az ILO kezdeményezését, felhívjuk az Unió tagállamait, hogy a saját munkajogi szabályozásukban tegyenek meg mindent, amit csak lehet annak érdekében, hogy ezt a fekete foltot fölfedezzük és megfelelően szabályozzuk.